Das ist mir völlig unverständlich. Und nur dafür zu sorgen, dass wir endlich von den Herstellern auch erfahren, ob es gefährlich ist oder nicht, und dass dies gekennzeichnet ist, ist bei Weitem zu wenig, es ist zynisch. Der Änderungsantrag, der dazu vorgelegt wird, schadet der Gesetzgebung. Er schadet dem, was die Mitgliedstaaten wollen, und er ist falsch von den Kollegen aus der EVP, der ECR und den Liberalen vorgelegt worden. Ich halte es für extrem bedenklich, dass wir sagen, wie Frau Yannakoudakis es getan hat, dass E Zigaretten zwar ein Mittel sind, sich das Rauchen abzugewöhnen, dass sie aber privilegiert werden und anders behandelt werden als Nikotinsprays oder Nikotinpflaster. Jeder, der hier sagt, der Zugang zu E Zigaretten sei schwierig gewesen, lügt, denn das, was im Umweltausschuss angenommen wurde, war ganz klar Die Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, wo sie verkauft werden sollen. Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, viele von Ihnen wollen sich im nächsten Jahr zur Wiederwahl stellen. Das sind noch ungefähr sieben oder acht Monate. Wie wollen Sie denn auf die Straße gehen und Ihren Wählerinnen und Wählern, die Sie wählen sollen, erklären, warum das nötig ist? Wollen Sie ihnen sagen Ja, wir arbeiten hier als der verlängerte Arm der Zigarettenindustrie. Wir sind wichtig für sie? Wollen Sie das tun? Wollen Sie tatsächlich wir hoffen, dass einige Kollegen so oder so nicht wieder in dieses Parlament gewählt werden, ich hoffe das zumindest meinen Sie tatsächlich, dass es richtig ist, Gesundheitsschutz hintanzustellen?